herra forseti fyrst varðandi tapið erlendar eignir sjóðanna standa nokkurn veginn í stað eftir hrun þrátt fyrir það að myntin sem þær eru í hafi nánast tvöfaldast í verði það er vegna þess að menn töpuðu þar líka en þær standa í stað og halda þannig uppi eignum sjóðanna sem væri ekki

síðan varðandi stjórn l s r að það er mjög áhugaverð spurning herra forseti hver ber ábyrgð þegar stjórnin ákveður að fara ekki að lögum sérlögum um sjóðinn og ákveður að valda ríkissjóði núna fjörutíu og sjö milljörðum í halla hver er ábyrgð þeirra sem sátu í stjórninni bæði þeirra sem greiddu hugsanlega atkvæði gegn því eru þeir stikkfrí eða eru það starfsmenn ráðuneytisins sem eru í sjóðnum sem bera ábyrgð á þessu að hafa ekki farið að lögum eða er það ráðherrann

átti að vera sjálfbær það er búið að svíkja það bara strax á fyrstu árum sem hún starfar þannig að það er mjög slæmt svo vil ég geta þess að allt tap hjá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins er ekkert annað en tap skattgreiðenda ekkert annað vegna þess að annað hvort á að hækka iðgjaldið í a deildinni eða það þarf að bæta